A stačilo tak málo, aby tato klimaticky i kvalitou půdy země zaslíbená vzkvétala. Stačilo tak málo jako dnes v Sýrii. Stačila dohoda mezi mocnostmi o společném postupu.

A jestli se někdo chce podívat do očí moldavských žen, má možnost.